Voorzitter, toen de zogenaamde Arabische lente was ingetreden, heerste in dit Parlement een euforie die totaal wereldvreemd en misplaatst was. Het afzetten van een aantal min of meer seculiere dictators ging zogezegd leiden tot het invoeren van democratische systemen naar westers model, terwijl het perfect voorspelbaar was dat de seculiere dictators zouden worden vervangen door veel ergere dictators, namelijk islamitische theocratische dictators.

De Europese Unie heeft mee het bedje gespreid van de moslimbroederschap in Egypte en heeft dus actief bijgedragen tot de problemen die wij nu kennen.